Señora presidenta, gracias señora Jourová por estar hoy aquí de nuevo, por estar apoyando este refuerzo de la sociedad civil y, sobre todo, por hablar de los derechos fundamentales y de los valores europeos. A mí me gustaría recordar hoy algo que deberíamos tener presente cada día, que es el derecho a la información veraz que tenemos los ciudadanos los ciudadanos de todo el mundo, pero, sobre todo, los ciudadanos europeos. Nunca estaremos suficientemente agradecidos al presidente de Rusia, a Putin, por haber puesto en nuestra agenda, por haber puesto en nuestras preocupaciones, esta amenaza contra el derecho a la información veraz, y por eso quiero recordar que ese es uno de los derechos fundamentales, que implica una de las libertades básicas, que es la libertad de prensa y la libertad de expresión. Por eso quiero agradecer todos los movimientos y todos los esfuerzos por parte de la Unión Europea para tomarse esto muy en serio y para que veamos que esto no es solo una amenaza contra la seguridad, es una amenaza contra la democracia, y por eso tenemos que hacer el esfuerzo máximo en insistir en la educación.